Señor presidente, yo, al igual que el informe que mañana votaremos, quiero un marco financiero ambicioso que recoja los medios para que la Unión Europea alcance sus objetivos y afronte los importantes retos que tiene ante sí, y la Comisión, en su propuesta, no ofrece medios suficientes. Yo, en particular, no quiero un recorte de la política de cohesión ni tampoco de las políticas agrícola y pesquera común. Ya sé que el Brexit significa menos recursos, pero también sé que vivimos tiempos de populismo y un ascenso de las fuerzas antieuropeas. No podemos debilitar la política de cohesión ni las políticas de agricultura y pesca y dar así pretextos, argumentos, a quienes quieren atacar a la Unión.

El problema del declive demográfico, que afecta ya a muchas regiones de Europa, como el comisario Oettinger sabe.

El invierno demográfico es ya un grave problema europeo, y necesitamos que los presupuestos europeos contribuyan a dar respuesta a este grave desafío.